Es war auch nicht schwer, dort Einigkeit darüber zu erzielen, dass man einige bürokratische Hemmnisse, die dort eingebaut wurden, beseitigt etwa dass auch größere Kreditsummen gewährt werden können, wie es etwa im sozialen Wohnungsbau nötig ist, oder auch, dass Hilfen an solche Institutionen gehen können, die nicht in der EU Sozialwirtschaft betreiben, sondern etwa in Entwicklungsländern, sodass diese Fonds wenn sie dann endlich eingeführt sind auch den Schwächsten auf der Welt helfen können. Wir haben auch sicherstellen können, dass man einige Kriterien klarer fasst, etwa, dass wirklich nachgewiesen werden muss, ob die Firmen, in die diese Fonds investieren, tatsächlich einen sozialen Nutzen haben, damit diese Fonds nicht zu einem billigen Label werden, das man sich aufkleben kann, aber in Wirklichkeit, wo soziale Ökonomie draufsteht,

Nein, diese Fonds sind ein sinnvolles Instrument im Rahmen der breiteren Initiativen der Kommission für die Sozialwirtschaft, die gerade von Herrn Barnier, aber auch von Herrn Tajani vorangetrieben werden.

Das gilt genauso für die europäischen Risikokapitalfonds.